herra forseti ég mæli fyrir nefndaráliti við frumvarp til laga um breytingu á lögum um kjararáð númer fjörutíu og sjö tvö þúsund og sex með síðari breytingum frá meiri hluta háttvirtrar efnahags og skattanefndar en það er að finna á þingskjali fjögur hundruð tuttugu og fjögur þar er jafnframt getið um þá gesti sem nefndin fékk á fund sinn og þær umsagnir sem henni bárust meginrökin fyrir framlagningu frumvarpsins eru þau að viðmið gildandi laga sem kjararáð hefur til hliðsjónar við mat á því til hvaða ríkisstarfsmanna úrskurðarvald þess tekur sé ekki nægilega skýrt með frumvarpinu er lagt til að nánar verði útlistað í upphafsgrein laganna til hverra úrskurðarvald kjararáðs taki með því að bæta við starfsheitum ráðuneytisstjóra skrifstofustjóra í stjórnarráði íslands og forstöðumenn ríkisstofnana rökin fyrir þeirri tilhögun að láta kjararáð úrskurða um kjör skrifstofustjóra í stjórnarráði íslands eru þau að þeir koma í mörgum tilvikum fram sem fulltrúar ríkisins í kjaraviðræðum við starfsmenn þess á fundum nefndarinnar kom fram að skrifstofustjórar séu um sextíu manns og eru þá ekki taldir með sendiherrar og sendifulltrúar sem gegna tímabundið starfi skrifstofustjóra á aðalskrifstofu utanríkisráðuneytisins störfin sem skrifstofustjórar inna af hendi geta þó verið nokkuð mismunandi og því mikilvægt að innan og meðal ráðuneyta fari fram vinna sem miði að því að skilgreina verk og ábyrgðarsvið þeirra klára pétur nefndin fjallaði einnig um sendifulltrúa en í úrskurði kjararáðs frá sjöunda júní síðastliðinn var staða þeirra borin saman við skrifstofustjóra í stjórnarráðinu samanber áttundu grein laga númer þrjátíu og níu nítján hundruð sjötíu og eitt um utanríkisþjónustu íslands fulltrúar fjármálaráðuneytis hafa bent á að störfin geti ekki talist sambærileg þótt þau teljist til sama flokks í skilningi umræddrar lagagreinar og jafnframt að innan utanríkisráðuneytisins standi til að gera skýrari greinarmun á skrifstofustjórum og sendifulltrúum það er skilningur meiri hluta nefndarinnar á frumvarpinu að þeir sem skipaðir eru í embætti skrifstofustjóra í stjórnarráðinu falli undir úrskurðarvald kjararáðs jafnframt felst meiri hlutinn á þau sjónarmið ráðuneytisins að staða sendifulltrúa sé ekki hin sama og skrifstofustjóra í þessu tilliti það er skoðun meiri hlutans að skírskotun frumvarpsins til forstöðumanna ríkisstofnana sé eðlileg þar sem þeir fara almennt með fyrirsvar stofnunar samanber fimmtu grein laga númer sjötíu nítján hundruð níutíu og sex um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins þó benda úrskurðir kjararáðs til þess að á sérsjónarmið geti reynt við mat á því hvort forstöðumenn falli undir vald þess um þetta má meðal annars vísa til úrskurðar kjararáðs frá elleftu apríl tvö þúsund og sjö sem varðar laun og starfskjör framkvæmdastjóra nýsköpunarsjóðs atvinnulífsins meiri hlutinn leggur áherslu á að þrátt fyrir breytingar frumvarpsins verði þeirri stefnu viðhaldið að sem flestir hópar semji um kjör sín meiri hlutinn vill einnig taka fram að með frumvarpinu stendur ekki til að hrófla við úrskurðum kjararáðs varðandi framkvæmdastjóra nýsköpunarsjóðs atvinnulífsins og forstöðumenn fangelsanna á höfuðborgarsvæðinu og akureyri á kvíabryggju og á litla hrauni nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt óbreytt háttvirtir þingmenn gunnar svavarsson og katrín jakobsdóttir voru fjarverandi við afgreiðslu málsins háttvirtir þingmenn grétar mar jónsson sat fundi nefndarinnar sem áheyrnarfulltrúi og er samþykkur áliti þessu undir nefndarálitið skrifa háttvirtir þingmenn pétur h blöndal ellert b schram bjarni benediktsson með fyrirvara lúðvík bergvinsson og ólöf nordal herra forseti mig langar til að bæta við örfáum orðum frá eigin brjósti ekki sem nefndarálit nefnarinnar eða meiri hluta það er að þegar lögin um kjararáð voru sett þá var markmiðið að sem fæstir heyrðu undir það ég var sammála háttvirtum ég tel að þeir ríkisstarfsmenn sem geti samið um kjör sín eigi að gera það og tel jafnvel að forstöðumenn ríkisstofnana sérstaklega ríkisstofnana sem hafa stjórn að geta samið við þá stjórn um sín kjör eins og forstöðumenn einkafyrirtækja gera varðandi skrifstofustjóra ráðuneytisins þá tel ég að það séu bæði rök með því og móti að þeir heyri undir kjararáð rökin með því eru fari að þeir eru óneitanlega að semja við eins undirmenn um laun en rökin á móti því að semja við kjararáð eru þau að þeir gætu samið við ráðherra um sitt kaup og kjör það sem mælir gegn því er sú skylda að opinberir starfsmenn greiði til stéttarfélags sem ekki heyra undir kjararáð og séu þar af leiðandi orðnir þátttakendur í stéttarfélagi og á kemur upp sú ankannalega staða að forstöðumenn ríkisstofnana og skrifstofustjórar í ráðuneytinu eru að semja um kaup og kjör samkvæmt kjarasamningi og um leið að hækka launin hjá sjálfum sér ef þeir semja um launahækkun til starfsmannanna þetta er mjög ankannalega ég tel að rökin með því að skrifstofustjórarnir heyri undir þetta séu meiri en þau sem mæla gegn því að þeir heyri undir kjararáð og er því hlynntur þessari breytingu en vil gjarnan að það sé skoðað hvaða skrifstofustjórar í ráðuneytunum hafa mannaforráð en þeir eru sextíu og ráðuneytin eru tólf þannig að það eru fimm skrifstofustjóra að meðaltali í hverju ráðuneyti